Történelmi, kulturális és gazdasági értelemben Szerbia, ahogyan a többi nyugat balkáni ország is, Európa része. Ezért az ország Európai Unióhoz való csatlakozásával csupán megerősítést nyer majd ez a természetes állapot. A szerb kormány tisztában van vele, csakis az ország területén élő őshonos kisebbségek helyzetének rendezése, illetve a szomszédos országokkal és népekkel való megbékélés hozhat tartós fejlődést a sokat szenvedett szerbiai társadalom számára. Támogatom az indítványban foglaltakat, amely egy külön, a nemzeti kisebbségek helyzetére vonatkozó cselekvési terv elkészítésére ösztönzi Szerbiát. A Nyugat Balkánon a kisebbségi helyzet rendezésére nem az Európai Unió miatt van szükség, ez nem lehet egy külső nyomás hatására elvégzendő kötelező feladat, hanem egy olyan belső igény kifejeződése kell legyen, amely a normalitás irányába terelheti a folyamatokat. Reméljük, Szerbia akár példát is mutathat majd sok uniós tagállam számára, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy egyes tagállamokban, Romániában, Szlovákiában például visszalépés tapasztalható ezen a téren.